Já bych chtěla zdůvodnit, proč jsem předložila tuto zprávu o budoucnosti evropského včelařství. Z několika důvodů, především včely a opylování rostlin mají pro udržitelnou zemědělskou produkci zásadní význam.

Domnívám se, že je nutné zaměřit se na ty problémy, které jsme schopni ovlivnit vhodnými opatřeními také na evropské úrovni. Jedná se především o identifikaci případů padělání medu, které evropským včelařům působí velké škody a pro spotřebitele představují vážná zdravotní rizika. Zároveň je třeba eliminovat množství dováženého medu do EU z Číny a třetích zemí. V této souvislosti zcela podporuji návrh na zrušení klamavého označení směs medu ze zemí EU a mimo EU a jeho nahrazení jasným označením konkrétní země původu.